Estoy de acuerdo en que la primera lectura era la ambición plena, es decir, corríamos el Parlamento y la Comisión conjuntamente, pero fuimos frenados en seco por una minoría de bloqueo del Consejo, que conocemos en este Pleno y en la Comisión de Transportes y Turismo, porque han bloqueado durante años, y para siempre en algunos casos, algunos expedientes importantes.

Para ello, es verdad, pragmáticamente, y por el optimismo que nos lleva, en temas de seguridad vial, a utilizar todos los resquicios posibles, aceptamos la propuesta de la Presidencia belga que yo agradecí de intentarlo por otro camino.

La Presidencia belga trabajó muy bien, conjuntamente con nosotros, y también la Presidencia húngara.

Es verdad que es un primer paso, pero estábamos a cero, bloqueados. Un primer paso. Y conseguimos mejorar la protección de datos, conseguimos obligar al Estado de registro a que diera la información, conseguimos introducir la consulta de las asociaciones de víctimas y de los expertos, y conseguimos también una fuerte cláusula de revisión, que la Comisión aceptó y que le agradezco especialmente al Vicepresidente. Y ahora querría simplemente, con todo cariño, recordarle a la Sra.

Y en la conciliación no va a ser mejor.

No va a mejorar nada y las víctimas, los familiares de las víctimas y los ciudadanos, ahí afuera, no van a entender que, por una querella interinstitucional, frenemos un instrumento tan importante como este, que es un primer paso, pero fundamental, en la buena dirección.